Herr Präsident! 27 EU Mitgliedstaaten mit einer Vielzahl von Regionen, Städten und Gemeinden und 500 Millionen Menschen, wie wir wissen, haben natürlich die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Probleme, und jede EU Initiative auf Brüsseler Ebene hat regionale und auch lokale Auswirkungen. Seit den 70er Jahren gibt es Strukturhilfe für benachteiligte Regionen, um eine geographisch ausgewogene Wirtschafts und Wohlstandsentwicklung zu ermöglichen. Aber wenn man sich den Stand der Dinge ansieht, dann scheint man der Realisierung dieser Ziele kaum nähergekommen zu sein. Milliardenförderungen etwa für die Regionen in Irland oder Griechenland konnten diese nicht davor bewahren, dass sie nun die volle Härte der Finanz und Wirtschaftskrise zu spüren bekommen. Regionen, die mit der Erweiterung 2004 die Einstufung als Ziel I Fördergebiet verloren haben, geht es auch nicht wirklich besser. Sie sind nur statistisch gesehen, also auf dem Papier, besser dran. Und Papier kann man bekanntlich nicht essen. Und während eine Großregion gut entwickelt sein kann, kann sie Kleinregionen enthalten, die ums Überleben kämpfen. Wir müssen also mehr Effizienz in die Kohäsionspolitik bringen, sprich mehr Nachhaltigkeit in die einzelnen Projekte.